Tinerele femei sunt discriminate oricum de către colegii lor aflați la sfârșitul carierei, în momentul în care li se pretinde o activitate profesională anterioară vastă, lucru imposibil din simplul motiv că fiind atât de tinere nu au avut când să dobândească această experiență. Așa că este inacceptabil să fie discriminate și când trebuie să aleagă între a avea un copil sau o carieră. Acest lucru este inacceptabil într o societate modernă și de aceea mă alătur celor care susțin ca anul 2014 să devină Anul European al Reconcilierii Vieții Profesionale cu Viața de Familie și sper ca Comisia Europeană să l declare

Studiile arată că un număr semnificativ de femei se confruntă cu discriminarea la locul de muncă atunci când sunt însărcinate sau după ce au născut un copil.